Gospodine predsjedniče, mučenje je anti civilizacijski čin i kao takvo ne može biti prihvatljivo. Izvjestiteljica iznimno dobro detektira rastući problem mučenja psihičke prirode koji mladi ljudi vrše koristeći društvene mreže. Radi se o velikom izazovu, pa se nadam da ćemo što skorije reagirati pokretanjem snažnih kampanja koje bi trebale podići razinu svijesti o ovome problemu. Izvjestiteljica prepoznaje i potrebu za osuđivanje mučenja u oružanim sukobima te poziva na rješavanje nekažnjenih slučajeva iz europske totalitarne prošlosti. Pozdravljam takvu inicijativu te izražavam nadanje da će i pred zemlje kandidatkinje biti stavljen takav zahtjev u procesu pristupanja Uniji. Podsjećam vas da su hrvatski državljani sustavno mučeni i ubijani u logorima na teritoriju Srbije za vrijeme domovinskog rata te da službeni Beograd ni dan danas ne priznaje postojanje tih logora. Budimo dosljedni i zatražimo od Srbije da prizna postojanje logora, oda počast žrtvama i kazni počinitelje ovih teških djela.